Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik! Torej glede samega predloga amandmaja mislim, da je že ministrica lepo razložila in pojasnila, zakaj de facto je tudi ga nemogoče izvesti, ampak jaz bi se res še enkrat rada vrnila na samo institucijo evropskega javnega tožilstva. Torej, na ta nadnacionalni tožilski organ, ki je ustanovljen zgolj z namenom, da se zagotovi učinkovit pregon storilcev tistih kaznivih dejanj, s katerimi se posega v finančne interese predvsem v proračun Evropske unije. Tako OLAF, in, organi evropski organi, ki so bili pristojni na tem področju so se enostavno izkazali za neučinkovite, ki ker nimajo pravih orožij, orodij za pregon tovrstnega kriminala. nacionalne države članice prav tako niso uspešne. Vsako leto se dejansko izgubi petdeset milijard sredstev iz naslova DDV-ja, torej gre za direkten učinek, ki ga ima na naše evropske državljanke in državljane. Morda, če se vrnemo tudi na predfazo, samega sprejemanja te uredbe, ves čas debata o evropskem državnem javnem tožilstvu traja že približno dvajset let, tako na na akademski ravni kakor potem na politični, torej gre za dvajset let trajajoči diskurz. In kot bistveno se je ves čas poudarjalo in izkazovalo, da more biti organ neodvisen, a političen. In ustanavlja se res, zelo poseben sui generis organ, kakršnega še ni bilo na nivoju Evropske unije. Ima lastno pravno subjektiviteto in ni izjemno visoko stopnjo avtonomije. Zakaj to govorim? Ker to izkazuje kako zelo neodvisen more biti tudi, predlagani evropski državni tožilec s strani Slovenije. Torej, to mora biti oseba, ki ne bo v nikakršnem primeru vodena, vodena iz kakršnekoli politične stranke oziroma kakršnegakoli neformalnega organa. njihova naloga temeljna bo izključno varovati interese Evropske unije nikakor ne - na primer - kot posamične države članice. Zato ne sme sprejemati nikakršnega navodila nikogar, ne države članice, ne institucije, ne nikakršnih koli organov, ne sme pridobivati nikakršnih navodil za delo. In vse to kaže na res resno namero, institucij, da ustanovi organ, ki bo v resnici avtonomen, neodvisen, nepristranski in v celoti strokoven in apolitičen. Tako daleč so šli, da celo, so določili sedemletni mandat brez ponovne izvolitve izključno zato, da ne bi bil, posamični evropski državni, javni tožilec na to, izpostavljen kakršen komu koli interesu za ponovno izvolitev in da bi zaradi tega želeli slediti, in morda biti celo nepristransko oziroma celo ustvariti videz nepristranskosti. In mi temu moramo slediti tudi na nacionalnem nivoju. Mi govorimo zdaj zgolj o kandidacijskem postopku, to je prva faza postopka. Druga faza sledi, kot nam je že ministrica pojasnila na nivoju Bruslja, zato moramo že v tej pred fazi predlagati strokovnjake, da se ne bo morda, tudi panel strokovnjakov kasneje v Bruslju, ne ne bi ga želeli razočarati, gre tudi za na nekem nivoju za vtis Slovenije v Bruslju. In še enkrat. Dejstvo je, da je da je tudi ustavno sodišče v eni izmed svojih odločb opredelilo, da državno sodišče sodi v okvir izvršilne veje oblasti. In v tem kontekstu bi bi kakršnokoli poročilo o oziroma soglasje - no, ta amandma smo že zavrnili - pomenilo vseeno kršitev načela delitve oblasti. Mislim, da nam je podton zadevnega amandmaja že kolega Möderndorfer dobro razložil, in se lahko samo strinjam, da je ne spremeni, vseeno krši načelo neodvisnosti in načelo ločitve vej treh vej oblasti, prav tako pa je da facto neizvedljiv, ker če ne more v treh mesecih, če bo šele leta dva tisoč dvajset začel organ delovati. Skratka, naša poslanka skupina tega amandmaja ne bo podprla. Hvala.